Ich verfolge die Diskussion mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Die Verhandlungen zu dem Bericht waren ja sehr gut und sehr positiv und sehr konstruktiv. Wir können im zivilen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich mit der EU Weltraumstrategie sicher einiges erreichen. Es ist aus meiner Sicht ein Sektor, wo man fast perfekt zeigen kann, wie die öffentliche Hand, wie die Europäische Union die Privatwirtschaft unterstützen kann. Auf meinem Mobiltelefon habe ich 10 oder 15 Anwendungen, wo Weltraumtechnologie verwendet wird, von der Software fürs Laufen über Navigationssoftware und so weiter. Da geht es nicht nur um Unternehmen, die in der Weltraumtechnologie selbst tätig sind, sondern es geht um kleine europäische Startups, die Galileo und Copernicus verwenden können, die Daten verwenden können, die, von der öffentlichen Hand finanziert, zur Verfügung gestellt werden, was Private in dieser Form nicht könnten. Das müssen wir tun, da müssen wir massiv investieren, da braucht die europäische Industrie die Unterstützung der Kommission und von uns allen.

Diese Technologie hat gute und schlechte Seiten